será visible. Y será importante que esta discusión establezca las prioridades políticas escuchando a la ciudadanía, a la sociedad civil que esta conferencia no se quede exclusivamente en la burbuja de Bruselas, que nos podamos abrir y escuchar a quienes tienen cosas que decirnos. Estimados colegas, el proyecto europeo ha sido siempre un proyecto de futuro y no ha sucumbido